Napriek tomu, že táto iniciatíva zo strany Komisie mohla prísť už skôr, sme radi, že ju tu máme. Cieľom projektu jednotnej oblasti platieb v eurách je vypracovať spoločné platobné nástroje v rámci Európskej únie, ktorými by boli súčasné vnútroštátne platobné nástroje nahradené. Práve SEPA by mala poskytovať občanom a podnikom Európskej únie bezpečné, ľahko použiteľné a spoľahlivé platobné služby v eurách s konkurencieschopnými cenami. Dá sa tiež očakávať, že vznikne priestor pre vytvorenie priaznivých podmienok na zvýšenú mieru hospodárskej súťaže v oblasti platobných služieb a na neobmedzený rozvoj a rýchlu implementáciu inovácií súvisiacich s platbami. Následne by malo prísť k nárastu úspor najmä v dôsledku zvýšenej prevádzkovej efektivity. Zároveň vzniknú tlaky na plošné znižovanie cien, čo by malo mať významné účinky najmä v členských štátoch, kde sú platby v porovnaní s inými krajinami relatívne drahé. Úspech SEPA je veľmi dôležitý z ekonomického, monetárneho, ale samozrejme aj politického hľadiska.

I z tohto dôvodu sa javí ako opodstatnené a dôležité dosiahnuť plynulý a rýchly prechod na SEPA.